Vorige maand hebben we nog een resolutie aangenomen, en vandaag staan we hier weer. We staan hier weer omdat het belangrijk blijft en omdat het lijkt alsof echte actie uitblijft. De Europese verkiezingen zijn voorbij. We hebben verschillende onderzoeken gezien waaruit blijkt dat bijna de helft 250 miljoen van de Europeanen tijdens de aanloop van die verkiezingen blootgesteld werd aan nepnieuws van Russische trollen. We hebben netwerken gezien die in verschillende landen opereren om desinformatie te verspreiden. Gebruikers en pagina's zijn verwijderd van onder andere Facebook, maar pas nadat ze honderden miljoenen keren bekeken zijn.

Ik stelde die vraag aan de EU buitenlanddienst en het antwoord was heel duidelijk met dit budget kunnen wij het probleem niet adequaat aanpakken.

Middelen, meer middelen beschikbaar stellen om het probleem echt aan te pakken. Meer geld voor analyse en onderzoek, meer geld voor antidesinformatiecampagnes, investeringen in technologie, meer inzet voor onze eigen weerbaarheid en onze bewustwording van ons allemaal. Ten tweede, de techreuzen maak een einde aan de vrijheid, blijheid aanpak ten opzichte van platforms als Facebook. Hoog tijd dat zij eindelijk hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Geen vrijwillige gedragscodes, maar bindende maatregelen om transparantie en medewerking af te dwingen.